Door een gebrek aan transparantie en door een hoge correlatie tussen die verschillende markten, zou dit in tijden van crisis het besmettingsgevaar tussen landen verhogen. Er is een groot gevaar op kettingreactie in geval van crisis en er zijn betere maatregelen nodig om ons bankensysteem te verbeteren.